Maar wat schieten we er momenteel mee op? Ik vrees eigenlijk dat we in een langdurig proces terechtkomen, dat we misschien kunnen vergelijken met Eritrea en Ethiopië een grensconflict dat keer op keer weer opvlamt en waarbij beide landen en laat ik hier Eritrea met Zuid Soedan vergelijken en Ethiopië met Soedan, alle gebreken van deze vergelijking daargelaten het grensconflict gebruiken om even niets te hoeven doen aan de gezondheidszorg voor de eigen bevolking, aan dienstverlening, aan hongersnood, aan onderwijs, aan alles waar de bevolking zo om staat te springen. De regentijd komt eraan in Zuid Soedan, en de consequentie daarvan is dat 60 van het land überhaupt niet meer te bereiken is. De wegen zijn niet meer te berijden, en voor die tijd zullen de voorraden voor voedsel voor de bevolking in orde moeten zijn. We kunnen praten over de road map we kunnen praten over een langdurig proces, maar hoe lossen we op dat mensen dadelijk te eten krijgen? Een ander signaal dat me geeft te denken dat Zuid Soedan niet klaar is voor zijn opdracht om de eigen bevolking een goede toekomst te geven, is het feit dat het nu gestopt is met olieverkoop. Ik begrijp heel goed wat daar de reden van is, maar als je je geld laat opdrogen en niet meer in staat bent je eigen boodschappen te doen, wat zegt dat dan? Wat gaat er dan voor jou voor? Je bevolking die gevoed moet worden, of het grensconflict met Soedan.